Az Unió egyetemes emberi jogok iránti elkötelezettségét híven tükrözi, hogy az Európai Parlament immár több mint egy évtizede kibocsátja éves jelentéseit a világ országainak emberi jogi helyzetéről. Ezek a jelentések rendkívüli alkalmat kínálnak arra, hogy az emberi jogok terén világszerte tapasztalt visszalépéseket is nyomon kövessük, és eleget tehessünk azon erkölcsi kötelességünknek, hogy az Unió nyomást gyakoroljon az alapvető emberi jogokat lábbal tipró kormányzatokra. Felkérem az Európai Bizottságot, az Unió Külügyi Szolgálatát, hogy az Európai Parlamenttel szorosan együttműködve és azok megsértésére adott válaszképpen szilárd elvi alapokon nyugvó, egységes és hatékony stratégiát dolgozzon ki az emberi jogok védelmére. A tapasztalat ugyanis azt mutatja, hogy megfelelő következetesség és legitimitás nélkül, valamint az uniós intézményeknek a civil társadalommal egyeztetett közös álláspontja hiányában az úgynevezett harmadik országok nem veszik komolyan az Európai Uniót. Akárhogyan is legyen, az Uniónak kötelessége az eddiginél is komolyabban is fellépnie az emberi jogok súlyosbodó csorbítása láttán, különös tekintettel a még mindig létező kommunista diktatúrákra, Kínára és Észak Koreára, valamint egyes posztkommunista országokra,

Mindannyiszor fel kell lépnünk az emberi jogok védelmében, hiszen a jelenlegi súlyos globális és uniós válság közepette erősebben kell ragaszkodnunk elveinkhez, mint valaha.